Señor Presidente, desde nuestro punto de vista, evidentemente tiene cierta lógica que la Comisión proponga la creación de este fondo, porque esto nos debería permitir desembolsar fondos con más rapidez y flexibilidad, contar con financiación extrapresupuestaria y también, mejorar la coordinación de las políticas y de los instrumentos en esa región. Pero esto en ningún caso es un cheque en blanco para que se financie cualquier tipo de política, y me gustaría dejar claro que no vamos a permitir que desvíe dinero de los objetivos y prioridades que ya se habían acordado ni que, por supuesto, se ponga en peligro la política de cooperación al desarrollo. Me gustaría recordar, además, que uno de los motivos por los que se creó este fondo era facilitar las aportaciones de los Estados miembros, las aportaciones presupuestarias y desde luego, esto a día de hoy no ha ocurrido y esas aportaciones siguen siendo vergonzosamente irrisorias. Por último, me gustaría señalar que la necesidad de crear este tipo de instrumentos es por la nula capacidad de los presupuestos a adaptarse a nuevas circunstancias, aunque creo que esto la Comisión lo va a solucionar inteligentemente en la propuesta que nos va a hacer en dos días.